Hvala lepa. Tudi sama bom kratka. V bistvu sem že predstavila stališče pri tej točki, pa poslušala vse razpravljavce. Osebno bi rekla tako, da predlog v bistvu je primeren, je tudi logičen, a kot smo poudarili, da ga je treba reševati, urejati, torej v povezavi z vsemi ostalimi, dohodki, ki jih družine prejemajo in v povezavi z vsemi socialnimi transferji, ki smo jih slišali v vseh teh dneh, da jih je štiriintrideset, torej preveč parcialen. Tudi gospa predlagateljica je sama rekla, da se je v prejšnjem mandatu, delalo tako, da je vsak nekaj predlagal in se je potem nekaj upoštevalo, ne, žal je tudi zdaj tako, ne, tako da. Vsaka stranka pride vsak mesec z nekim svojim predlogom, da bi kakšno ciljno skupino vključila v kakšen sistem, kakšno ciljno skupino izvzela iz kakšnega, socialnega transferja in zaradi tega potem nastane sistem socialnih transferjev. Dejansko tako kompleksen in tako nepregleden, ne. In dajmo čas, pustimo čas ministrstvu. Sami so napovedali, da bodo to v prvi polovici leta dva tisoč dvajset uredili, da bodo pripravili bolj enostaven pregled, teh pravic. Vsi mi bi si želeli tako kot neki en informativni izračun, ki ga je omenjal gospod Horvat. Tudi sama moram povedati, sem prej, kot zdaj, ko so se urejale te štipendije, poklicala na center za socialno delo, vprašala kolegico tam, ali je sploh smiselno, da dajem vlogo za štipendijo ali ne. Nihče ti ne pove povedati, ne mi ne delavci na centru socialno delo, ti ne vejo povedati na pamet, ali si upravičen do nečesa ali nisi, tako tako zahteven je ta sistem, ne. Torej kot rečeno, pustimo zdaj teh nekaj mesecev, da ministrstvo res to celovito pripravi. Bi pa vmes se odzvala mogoče še na nekaj stvari. Gospod Lenart je omenjal ta denar na računih. Ljudje to, starši panično dvigujejo, dejansko pa nihče ne pove, da se upoštevajo samo obresti. Lahko, da je res kdo zaradi evra ali dva izpade, ker ker potem pride v drugi razred, ampak ne vem, ni ni ne zdi se mi smiselno in to se preveč poudarja, da se denar otrok upošteva pri teh socialnih izračunih, ker se res upoštevajo izključno obresti in ne celoten denar. In kot smo lahko slišali v eni izmed prejšnjih odborov, je državni sekretar povedal: "Našli so nekoga, ki je imel sedaj, ko so povezali te račune v tujini, na računu je imel petsto tisoč evrov, od tega se je dva tisoč evrov upoštevalo v dohodke, se pravi, samo obresti, in še vedno je ta človek dobil od, otroške dodatke." Ne, tako da ne vem, meni se zdi, da se vseeno tu ljudi tudi celo, preveč straši. Na koncu v bistvu pa bi rekla še to, no, da pa v bistvu v končnem delu ste zdaj že začeli o vsem razpravljati, ne, tudi predlagateljica v bistvu zavaja s temi spet ponovno s temi študijami. Jaz sem mislila, da smo prejšnji teden to razčistili, da te študije ... Denar najprej ni bil porabljen, je bil namenjen in da tudi ni samo za študije in analize, ampak je tudi za gradnjo teh deinstitucionalizacije tudi teh centrov, dnevnih centrov, potem manjši bivalnih enot in vsega tega. In res se mi zdi, da ni smiselno, da zdaj ponovno vse mešamo vse teme, ki jih dejansko že zadnjih štirinajst dni samo te socialne teme obravnavamo, ne. Kot že večkrat rečeno, če ministrstvo ne bi cele dneve sedelo tukaj na odborih ali pa v naših teh dvoranah, bi po moje tudi to to zadevo že rešilo. In res si želim, da da reši na ta način, da bo bolj, pregleden, transparenten in bolj pravičen do ljudi. Hvala.